Trebuie înțeles faptul că politica de coeziune este fundamentală pentru întreaga Uniune, întrucât succesul ei va face ca zonele mai puțin dezvoltate să fie integrate în circuite economice și comerciale, spre avantajul tuturor statelor membre. De aceea, sper și cer în același timp Consiliului European să nu reducă fondurile alocate politicii de coeziune în viitorul cadru financiar multianual. În calitate de raportor pentru aviz din partea Comisiei ITRE, susțin că este important ca fondurile structurale să contribuie și la finanțarea de proiecte energetice și, mai ales, în zonele mai puțin dezvoltate, în special cele din estul Uniunii. Vreau să insist și pe nevoia de investiții în eficiența energetică, inclusiv în sectorul locuințelor, ce trebuie susținută și la nivel local prin mecanisme financiare precum împrumuturi, granturi sau credite nerambursabile. De asemenea, trebuie prioritizate marile proiecte de dezvoltare a infrastructurilor energetice și, în acest sens, este importantă coordonarea între fondurile structurale și noile instrumente, precum facilitatea Conectarea Europei.